Obraz na sliki je ženski obraz. ženska ima oglat obraz, nima preveč okroglega. ženska ima rjavkaste lase, bolj svetlo rjavkaste, ki vlečejo že malo na rdeč podton. Ženska ima lepo oblikovane obrvi, tudi rjave barve, precej tanke. oči ima temno rjave. oči ima tudi naličene z bolj svetlečim senčilom in kasneje še z barvico za oči in seveda z maskaro. ženska ima, zelo simetričen nos, na koncu ima, še usta, ki ima pobarvana z rdečilom in, z nekakšnim glosom, saj ima malo svetleče ustnice. Na svojih ušesih ima tudi uhane, ki so svetleči. Rjave lase ima spete v čop ali figo, kar se na sliki ne vidi precej razločno. na sliki je potem kasneje tudi njen vrat in delček njene verižice ter delček njene, ker predvidevam, da je bila srajca. Na sliki so razvidni tudi zobje od gospe, ki so beli in precej simetrični. Na sliki je temnopolt gospod s klobukom, ki je črn, in oglat. gospod ima tudi očala, ki so kar visoko na njegovem obrazu. Razvidne so tudi njegove obrvi, ki so precej redke in tanke. Gospod ima malo večji nos, kasneje ima, tudi brke in polno brado. ima polne ustnice, razvidni so tudi njegovi zobje, ki so beli in precej lepo urejeni. Na sliki je razvidna tudi njegova srajca, ki je črne barve, in eno njegovo uho. Na sliki je moški bele polti. ima zelo temne lase, skoraj že črne. njegovo čelo je nagubano, ker se tako drži. Kasneje ima tudi zelo razmršene obrvi. njegove oči so svetlo rjave, kar precej svetlo rjave. Ima zelo kratke tudi trepalnice. kasneje ima podolgovat nos, malo ima že razvidne brade in brkov, kot da bi se pobril nedavno nazaj. Ima na sliki so razvidna tudi njegova usta, ki so zaprta. Torej gospod ne kaže zob. Razvidna so tudi njegova ušesa in njegova majica, ki je črne barve.